Die Qualität auf unseren Flughäfen wird durch diesen Vorschlag und durch entsprechenden Liberalisierungsdruck und Marktdruck nicht verbessert ganz im Gegenteil, sie wird verschlechtert. Und das in einem Hochsicherheitsbereich, einem kritischen Hochsicherheitsbereich, wie der Sicherheit auf den Flughäfen. Das halte ich wirklich für verrückt.

Die Flughäfen sind darauf angewiesen, dass sie in unmittelbarer Umgebung Akzeptanz bei den Anwohnern und bei der lokalen Politik finden.